Herr Kollege, vielen Dank für Ihre Frage.

Vor allem aber auch, was die Bonusregelungen angeht, muss eine langfristigere Erhaltung von Unternehmensanteilen mitberücksichtigt werden. Welche darüber hinausgehenden weiteren Schritte auch noch ins Auge gefasst werden können da bin ich mir sicher werden wir auch im Rahmen des Trilogs besprechen. Deswegen will ich das an dieser Stelle nicht ausschließen.